Az egyik az egyértelmű fellépés a diszkrimináció, rasszizmus, antiszemitizmus, xenofóbia és homofóbiával szemben, és azt hiszem, hogy különösen fontossá teszi ezt a kérdést az, hogy azt láttuk, hogy az Európai Parlamenti választások során Európa több országában előtérbe került a szélsőjobboldal támogatottsága, tehát nagy felelősségünk van mindannyiunknak, a Parlamentnek és a soros elnökségnek is abban, hogy a legkiszolgáltatottabbak ne kerüljenek méltatlan helyzetbe. Különösen kell ügyelni arra, hogy ne legyen együttműködés a magukat demokratikusnak valló pártok és a szélsőséges pártok között.